Eine Folgenabschätzung, die auf Fakten beruht, die schlüssig ist und die auf den Punkt kommt. Schade ist nur, dass die anderen im Kommissionskollegium dieses impact assessment nicht gelesen haben.

ist. Mehr nicht!

Es ist eine Anschlussregelung gewesen.

Damals ist nämlich der EGKS Vertrag nach 50 Jahren ausgelaufen und man brauchte eine Anschlussregelung.

Wenn das alles Auslaufregelungen gewesen wären, was würde dann beispielsweise mit dem Sondervermögen der EGKS geschehen?

ist. Nur kann eine Beschlussfassung der Kommission naturwissenschaftliche Gesetze nicht außer Kraft setzen. Weil was passiert dann? Einheimische Kohle wird durch Importkohle ersetzt. Nichts anderes!

Da ist aber Europa führend und hat einen Exportvorteil. Ich denke, das kann man nicht so ohne weiteres aufgeben. Ein drittes Argument, das vorgebracht wird, ist, dass Beihilfen sowieso schädlich sind und man das Geld lieber für andere Sachen einsetzen sollte. Na gut, gegen das Argument oder gegen die Haltung von Marktradikalen kann man nichts machen. Ideologie kann man eben nicht mit Fakten begegnen. Aber bei der Behauptung beispielsweise, das würde zu teuer werden, sollten sich diejenigen mal ein bisschen anschauen, was das eigentlich bedeutet, wenn man abrupt aufhören würde, und 2014 wäre ein abruptes Aufhören.

tragen. Es gibt aber Mitgliedstaaten, die haben ein System, das dafür sorgt, dass die öffentliche Hand diese Ewigkeitskosten nicht tragen

führen. Das wollen wir nicht, deswegen ist der Vorschlag 2018 sehr vernünftig.